Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Spoštovana državna sekretarka, spoštovani ostali predstavniki ministrstva, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Predlog sprememb Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je eden od štirih zakonskih predlogov poslank in poslancev NSi, ki jih obravnavamo na današnji seji. Zakaj to na začetku poudarjam? Ker je potrebno ugotoviti, da predlagatelji z vsemi svojimi predlogi bodisi znižujejo davčne prilive v proračun ali bremenijo državni proračun v skupnem znesku preko sto milijonov evrov, ko govorimo o treh zakonskih predlogih, ki jih ki naslavljajo družinsko politiko. Težava je v tem, da predlagatelji ne povedo, kje je proračunski vir za vse te izdatke oziroma kako bomo nadomestili proračunsko luknjo, ki bi nastala zaradi znižanja davka na dohodek pravnih oseb. Kako bomo torej nadomestili ta manko sredstev? Če bi predlagatelji večjo obremenitev, če bi predlagali večjo obremenitev kapitala, ki je v Sloveniji relativno nizka, sem prepričan, da bi bili predlagatelji tega zakona prvi proti temu. Še toliko večja je težava, ker nas prav predlagatelji iz NSi vedno znova in znova opozarjajo, da imamo spremenjeno ustavo in sprejeti Zakon o fiskalnem pravilu, da se ne, da ne smemo trošiti več, kot ustvarimo, ter da gospodarska rast ne bo večna in se je zato danes potrebno pripraviti na težje čase, ko se bodo proračunski prilivi zmanjšali. Spoštovani predlagatelji, takšna politika je nekonsistentna politika, saj ni mogoče najprej zniževati davkov, naslednji dan biti zagovornik trošenja za različne namene in tretji dan biti spet prvi za to, da se ne krši fiskalnega pravila. To, oprostite, ne gre skupaj. Dejansko s takimi potezami sporočate, da s svojimi predlogi pravzaprav ne mislite resno, z njimi ne prepričate, so pa predlogi seveda všečni in jih je potrebno predstaviti pred vklopljenimi televizijskimi kamerami. Predloga sprememb Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih Socialni demokrati ne bomo podprli. Pa ne gre za to, da predlog zakona ne naslavlja pravih vprašanj in izzivov, s katerimi se kot družba soočamo. Vendar pa je potrebno to razpravo postaviti v pravi kontekst, tudi v luči preteklih politik in ukrepov na tem področju ter realnih zmožnosti v današnjih razmerah. V drugi Janševi vladi leta dva tisoč dvanajst je Zakon za uravnoteženje javnih financ, tako imenovani ZUJF, izrazito posegel v družinske transfere ter na ta način poslabšal položaj obstoječih in bodočih družin. Med mladimi je povzročil negotovost, ki je zagotovo vplivala tudi na njihovo odločanje o tem, ali si sploh ustvarijo družino ali ali da načrtujejo rojstvo otroka, in to je zanimiv podatek, število rojenih otrok v letu dva trinajst je bilo za tri cela osem odstotka manjše kot leto, preden je bil sprejet tako imenovani ZUJF. V preteklem mandatu je bilo sprejetih kar nekaj ukrepov, ki so sprostili varčevalne ukrepe na področju družinskih prejemkov. Tako je bil prvega januarja dva šestnajst dvignjen otroški dodatek v petem in šestem razredu na ravno dohodkovnem, ki je veljala pred ZUJF-om. Ta ukrep je zajel približno sedemindevetdeset tisoč otrok. Od začetka letošnjega leta pa so do otroškega dodatka upravičeni tudi tisti, ki so v sedmem in osmem dohodkovnem razredu, kar zajame še dodatnih petdeset tisoč otrok. V preteklem mandatu se je postopoma podaljševalo tudi očetovski dopust ter plačani starševski dopust, ki po novem traja trideset dni. Odpravil se je varčevalni ukrep, ki je bil v obliki cenzusa pri pomoči ob rojstvu otroka. Uvedena je bila univerzalna pravica za vse družine ne glede na materialni položaj v obliki dobroimetja, ki ga danes starši porabijo za otroško opremo, potrebščine, otroško hrano in podobno. V preteklih letih so bili sprejeti še nekateri drugi stimulativni ukrepi na področju družinske politike. Želim torej poudariti, da smo Socialni demokrati vedno podpirali tovrstne ukrepe in smo bili na do teh vprašanj še posebej občutljivi, vendar pa smo posamezna vprašanja reševali postopoma, saj je bilo potrebno upoštevati dane okoliščine ter z njimi povezane omejitve. Predlog zakona, ki ga danes obravnavamo, naslavlja sicer vprašanja družinske politike, ki so legitimna in jih bo potrebno obravnavati z vso skrbnostjo, vendar pa je obenem potrebno poudariti, da so zakonske rešitve predvidene na način, ki bo obremenil državni proračun v višini petinsedemdeset milijonov evrov letno, pri čemer vir ni nikjer zagotovljen. Zgolj politika povečevanja prejemkov, ki jo predvideva ta zakon, ne bo nujno sama po sebi pripeljala h ključnemu cilju, za katerega naj bi se zavzemali predlagatelji zakona, to je k večji rodnosti. Socialni demokrati menimo, da morajo biti ukrepi na področju družinske politike bolj premišljeni in dolgoročno načrtovani, kjer pa mora ključno vlogo prevzeti in nositi pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Hitre in všečne spremembe pa neredko povzročijo celo kakšne negativne učinke. Zato predloga Socialni demokrati ne bomo podprli. Hvala lepa.